Geen kwestie van asiel of van vluchten voor oorlog. Gewoon een kwestie van een beter leven.

De gezagsdragers van de Europese Unie, de meerderheid hier in het Parlement, jullie hebben met de Valetta top een zoveelste nutteloze en helaas ongeloofwaardige top in een lange reeks migratietoppen gehouden met een abracadabra van voorstellen en politiek correcte newspeak als gevolg en verder niets. Alleen maar meer en meer immigratie.

Belachelijk gewoon! Het probleem van uw opeenvolgende toppen, is dat u, zoals de tovenaarsleerling in de gelijknamige Disney tekenfilm, de excessen van een vrij verkeer van personen niet meer onder controle krijgt en dat u verder prutst op de grond van hetzelfde concept, altijd maar weer opnieuw. U regeert bovendien tegen de wensen van de eigen bevolking in. Alleen de lidstaten kunnen nog proberen dat vertrouwen van de bevolking te herwinnen. U bent mislukt.

En u bent niet meer geloofwaardig en niet meer voorzien van het nodige gezag.